herra forseti

nóvembermánaðar árið tvö þúsund og tíu það ber að fagna því hversu aðilar vinnumarkaðarins hafa sýnt mikla ábyrgð í störfum sínum að þessu sinni og að þeir skuli án átaka ná niðurstöðu sem er á þann veg sem raun ber vitni í þessum samningum ég fagna því mjög og tel að aðilar vinnumarkaðarins eigi heiður skilinn fyrir að hafa í þessum samningum beint sjónum sínum fyrst og fremst að þeim hópum launþega sem á undanförnum árum hafa ekki notið launaskriðs og þar af leiðandi setið eftir gagnvart þeim hópum launþega sem hafa getað bætt stöðu sína í gegnum launaskrið með öðrum orðum hafa aðilar vinnumarkaðarins komið sér saman um að bæta með raunhæfum hætti kjör þeirra launamanna sem lakast hafa haft þau fyrir og miðað við það sem fram er komið um þessa samninga sé ég ekki betur en samningsaðilarnir hafi fundið aðferð sem á að geta náð þessu markmiðum ég óska þeim til hamingju með það og vona að þessir samningar hljóti brautargengi hjá þeim sem nú þarf að bera þá

samtök atvinnulífsins og alþýðusamband íslands

niðurstaða þeirra samtala hvað sú að gefin var út yfirlýsing af hálfu ríkisstjórnarinnar síðdegis síðastliðinn sunnudag þann sautjánda febrúar þar sem lýst er á tveimur blaðsíðum hvað ríkisstjórnin hyggst gera til að greiða fyrir því ekki bara að þessir samningar gætu náðst eins og þeir gerðu heldur einnig fyrir því að markmið samningsaðilanna nái fram að ganga við höfum í ríkisstjórninni að undanförnu að sjálfsögðu

að þessum málum þannig að uppbyggilegt væri þó við höfum í þessum sal setið undir ásökunum bæði um sinnuleysi og aðgerðaleysi þá hefur það sýnt sig að þær ásakanir áttu ekki við rök að styðjast ríkisstjórnin eftir í átta liðum

rekja í nokkru helstu atriði þessarar yfirlýsingar ég hyggst ekki lesa hana upp frá orði til orðs né endilega nefna hér öll atriði en ég tel eðlilegt að alþingi sé gerð grein fyrir þeim helstu atriðum sem hér er að finna og síðan mun verða unnið nánar í þeim málum á vettvangi þingsins þegar lagafrumvörp sem þessu tilheyra

að persónuafsláttur hækki um sjö þúsund króna umfram verðlagsbreytingar á næstu þremur árum það er frá og með

á þessu og næsta ári bæði hjá einstaklingum og hjónum

vegna annars og þriðja barns verða jafnframt lækkuð þá mun ríkisstjórnin beita sér fyrir aðgerðum til lækkunar vöruverðs einkum á matvælum með því að skoða sérstaklega hvort grundvöllur er fyrir frekari lækkunum á tollum og vörugjöldum tekjuskattur fyrirtækja verður lækkaður úr átján prósent í fimmtán frá og með tekjuárinu tvö þúsund og átta sem kemur til framkvæmda á álagningarárinu tvö þúsund og níu sá misskilningur eða rangtúlkun hefur komið fram í þessari umræðu að þessi tiltekna lækkun skatta komi til framkvæmda á þessu ári það er auðvitað ekki svo vegna þess að tekjuskattur fyrirtækja er lagður á eftir á og lækkunin mun

koma þessari breytingu

með leyfi forseta unnið verður að stefnumótun í húsnæðismálum þar sem skyldur hins opinbera verða skilgreindar og verka og kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga verður endurskoðuð með jafnræði milli búsetuforma og einstaklingsbundinn stuðning að leiðarljósi jafnframt mun ríkisstjórnin taka til endurskoðunar fyrirkomulag vaxtabóta og húsaleigubóta í samráði við aðila vinnumarkaðarins og fleiri hér er um að ræða málefni sem oft hefur verið rætt í sölum alþingis og sú spurning auðvitað vaknar hvort rétt sé til frambúðar sé rétt að sameina kerfi vaxtabóta og húsaleigubóta það er einn möguleikinn sem hér er til athugunar en húsaleigubætur munu hækka samkvæmt yfirlýsingunni og verða að hámark fjörutíu og sex þúsund krónur í stað þrjátíu og eitt þúsund og með sérstökum húsaleigubótum geta þessar bætur farið samtals í sjötíu þúsund á mánuði í stað fimmtíu áður það verður fjölgað lánsvilyrðum vegna félagslegra leiguíbúða í sjö hundruð fimmtíu í fjögur ár frá og með næsta ári eignaskerðingarmörk vaxtabóta munu hækka um þrjátíu og fimm prósent á þessu ári og ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því að stimpilgjöld falli niður vegna lána til kaupa á fyrstu fasteign enn fremur verður komið á húsnæðissparnaðarkerfi með skattafrádrætti til að hvetja til sparnaðar hjá yngra fólki síðan er vikið að atvinnuleysisbótum og bótum almannatrygginga en því næst fjallað sérstaklega um hinar fyrirhuguðu áfallatryggingar sem aðilar vinnumarkaðarins hafa unnið að á undanförnu og munu ef samkomulag tekst leiða til þess að stofnaður verði nýr sjóður svokallaður endurhæfingarsjóður og það er fyrirheit af hálfu ríkisstjórnarinnar ef þetta nær fram að ganga að ríkisstjórnin og ríkissjóður leggi til hans einn þriðja á móti því sem atvinnulífið og lífeyrissjóðirnir munu gera það er talið að breyting af þessu tagi geti haft í för með sér verulegan sparnað tryggingastofnun ríkisins vegna þess að hugmyndin með þessu er sú að hjálpa öryrkjum við það að komast á nýjan leik út á vinnumarkaðinn eins og hlýtur að vera sameiginlegt markmið

og segir þar að stefnt verði að því að eigi fleiri en tíu prósent fólks á vinnumarkaði verði án viðurkenndrar starfs eða framhaldsskólamenntunar árið tvö þúsund tuttugu þetta er mjög virðingarvert markmið sem við hljótum öll að reyna að stefna að og síðan er vikið að framlögum til símenntunar og fullorðinsfræðslu sem verða aukin í jöfnum framlögum um þrjú hundruð milljóna króna á næstu tveimur árum við munum loks skipa starfshóp með aðild aðila vinnumarkaðarins til að tryggja að starfsmenn með lögheimili hér á landi sem eru að störfum erlendis fyrir dótturfyrirtæki íslenskra fyrirtækja geti viðhaldið réttindum sínum í íslenska velferðarkerfinu og einnig eru ráðgerðar sérstakar breytingar á skaðabótalögum eins og nánar er tiltekið í þessari yfirlýsingu ég hef nú virðulegi forseti rakið meginefni yfirlýsingarinnar frá því á sunnudaginn var ég vil nota tækifærið og þakka aðilum vinnumarkaðarins alþýðusambandi íslands og samtökum atvinnulífsins fyrir mjög gott samstarf í þessu máli

aðilar aldrei allar sínar óskir eða kröfur uppfylltar það er þekkt staðreynd í þessum málum en ég tel að við höfum komið til móts við það helsta í kröfugerð þessara aðila á hendur ríkinu

fara þau atriði saman við það sem lesa má um í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og við hefðum hvort eð er viljað beita okkur fyrir á kjörtímabilinu en aðalatriði og kjarni þessa máls er auðvitað sá sem ég gat um í upphafi að hér er verið að gera mjög ábyrga kjarasamninga að mínum dómi þeir koma að vísu misjafnlega niður í atvinnurekstrinum í landinu það fer eftir atvinnugreinum jafnvel mismunandi milli fyrirtækja eftir því hversu mikið menn hafa vikið frá hinu formlega taxtakerfi í launagreiðslum sinna fyrirtækja og þar fram eftir götunum það er líka ljóst að það er hugsanlegt að í þeim mæli sem fyrirtæki á landsbyggðinni hafa stundað launagreiðslur í meira samræmi við taxtabreytingar þá mun þessi nýi samningur verða þyngri fyrir þau fyrirtæki við gerum okkur grein fyrir þessu en vinnuveitendurnir atvinnurekendur sem hafa staðið að þessum samningi gera sér grein fyrir því líka og hafa talið að þrátt fyrir þetta væri þetta samningur sem væri meira en réttlætanlegur út frá þeirra sjónarmiðum ég ítreka svo að það er sameiginlegt

stöðugleiki í efnahagsmálum er meginmarkmið ríkisstjórnarinnar enda stuðlar hann að auknum hagvexti og velferð til langframa við núverandi aðstæður er afar mikilvægt að sköpuð séu skilyrði fyrir því að vaxtastig geti lækkað kjarasamningar til þriggja ára sem grundvallast á hóflegum kauphækkunum og verulegri hækkun lægstu launa stuðla í senn að auknum jöfnuði og jafnvægi í efnahagsmálum það er á þessum grundvelli sem ríkisstjórnin leggur fram sína yfirlýsingu sem ég hef nú greint